Frau Präsidentin! Herr Kommissar! Zunächst einmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zur Berufung in das Amt des Kommissars. Wir freuen uns, einen ebenso agilen wie erfolgreichen Politiker und einen ausgewiesenen Liberalen zu haben. Es wird auch auf Ihre Überzeugungskraft ankommen, um der internationalen Handelspolitik der EU neuen Schwung zu geben. Protektionistische Tendenzen gilt es zu bekämpfen. Es gibt ja klare Beweise aus der Geschichte, dass die Länder, die am Welthandel teilgenommen haben, sich besser entwickelt haben als andere. Gleichwohl stehen wir auch vor einer neuen Weltordnung. Es sind Spieler mit dabei ich denke an China die mit einem staatskapitalistischen System möglicherweise mit ganz anderen Methoden hier in den Ring steigen, und deshalb fordere ich die Kommission auf, eine neue Strategie für den Welthandel zu entwickeln. Klar ist Wir müssen die Doha Entwicklungsrunde voranbekommen, weil ein multilateraler Ansatz richtig ist.